Hvala lepa za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Rad bi vam povedal, kaj me je včeraj in danes najbolj pretreslo ob poslušanju razprav v državnem zboru. Seveda gre za fotografijo, ki jo je včeraj v državnem zboru kazal poslanski kolega magister Branko Grims. Ko nekdo od poslancev želi nekaj posebej poudariti, prinese za govornico kakšen predmet, kot na primer WDštirideset, mislim, da je to naredil poslanec Janez Janša, ali prižge svečo, kot nekdanji poslanec Mirko Kaplja, ki je hotel več luči v tej hiši, ali pa fotografijo, kot je to storil včeraj magister Grims in poudaril, da prikazuje revolucionarja Che Guevaro, ki s pištolo strelja na dve mladoletni dekleti. Ali je bil včeraj magister Grims zaveden ali pa je kazal lažne fotografije in navajal lažne podatke? Kot je danes sporočal časnik Večer, naj bi šlo za fotografijo, ki je nastala dvaindvajset let po smrti Che Guevare. Ko ga je danes na to opozoril poslanski kolega Predrag Bakovič, pa je poslanec magister Grims dejal, da je fotografija zgolj simbolična. Torej magister Grims včeraj v zvezi s to fotografijo ni govoril čiste resnice, temveč je prirejal dejstva. Na njej torej ni Che Guevara, ki naj bi moril dve mladoletni dekleti. Pred leti je revija Mladina objavila fotografiji, dobro veste, na kaj mislim, obe sta bili pristni, resnični. Pomemben pa je bil kontekst te objave. Poslanec Grims je takrat protestiral in revijo tožil. Tudi jaz se nisem strinjal s potezo revije Mladina in primerjavo, ki so jo s tem storili. To mislim še danes. Ne morem tudi mimo sestavljenke arhivskih dokumentov, poslanski skupini. Ja, o dejstvih, ki se, sprevračajo včeraj in danes, govorim, saj bom kratek, bom kmalu končal. Prosim za, pozornost. O tem prirejanju dokumentov, ko so sestavili nekaj dokumentov in s tem hoteli kompromitirati takratnega predsednika Republike Slovenije, doktor Danila Türka, v zvezi z bombnim atentatom oziroma napadom v Velikovcu na Koroškem. S "prikrajanjem" resnice in zavestno manipulacijo z dejstvi ne bomo prišli daleč. Bojim se, da nas ne čaka nič kaj lepa prihodnost. Predlagam pa, to pa mislim, da je tema današnje seje, da se v naslednjih dneh skrbno analizira in prouči magnetogram šestnajste točke četrte redne seje na temo predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij ter naj se ugotovi, koliko lažnih in prirejenih ter prikrojenih dejstev je bila deležna slovenska javnost, ko je spremljala to razpravo preko tretjega programa nacionalne, televizije. Seveda je tudi jasno, da jaz, razpisa za referendum ne bom podprl. Hvala lepa za pozornost.